Aveți o sarcină dificilă și o mare responsabilitate, în același timp puteți avea un bilanț extrem de pozitiv la sfârșitul lui 2012. Din punct de vedere legislativ, cele mai importante proiecte sunt CFM și politicile europene orizontale. Nu aveți o moștenire bogată de la președinția daneză.

Consiliul European a discutat despre creștere și locuri de muncă, dar nu a spus nimic clar despre buget, chiar dacă acesta este factorul principal, exact pentru ceea ce se dorește creștere economică și locuri de muncă. Președinția daneză s a preocupat în schimb de elementele importante ale politicilor orizontale, care sunt sub incidența procedurii de codecizie. Este de datoria președinției cipriote să revină la tratatul de bază și să demareze discuțiile cu Parlamentul European pentru a avea speranța unui buget anul acesta.

Există o situație care nu trebuie tolerată state membre care au, evident, slăbiciuni la granițele lor externe refuză o abordare coordonată a evaluării Schengen și în același timp blochează accesul în zona Schengen al altor state membre, care au investit și care au un nivel de securitate extrem de ridicat la granițele externe.

Dânsul este liderul unui grup democratic din Parlamentul European și ar trebui să știe foarte bine ce înseamnă valorile democrației și cum trebuie apărate.

Nerespectarea deciziilor Curții Constituționale, ale Înaltei Curți de Justiție și Casație, schimbarea șefilor instituțiilor fără respectarea regulamentelor sau pentru a influența justiția, atacul asupra judecătorilor sunt acțiuni extrem de clare contra democrației. Vă rog să analizați foarte clar situația și să interveniți pentru apărarea valorilor Uniunii Europene.